À propos de cette communication, Madame et Monsieur les commissaires, je n'irai pas par quatre chemins. Je sais qu'on vient le loin et qu'elle aurait pu être encore moins ambitieuse, mais je la trouve particulièrement inquiétante dans sa notion de nouvelle gouvernance appliquée à l'objectif renouvelable. S'il est pour moi vraiment important de donner plus de flexibilité aux États membres, il n'est néanmoins ni nécessaire, ni acceptable de renationaliser des compétences acquises à l'échelon européen. Je vous avoue que, sur ce point là, je suis inquiète. J'espère que vous allez me rassurer, et j'espère que l'avenir me donnera tort. Venons en au rapport à proprement parler. La question la plus cruciale pour moi est celle de savoir comment nous allons réduire les coûts, les prix de l'énergie qui pèsent lourdement sur les entreprises, sur les industries et plus particulièrement encore sur nos citoyens.

L'Union européenne importe chaque année pour près de 400 milliards d'euros en coûts nets, alors si nous voulons réduire nos importations énergétiques, nous devons produire davantage en Europe en exploitant nos ressources de manière durable, efficace et responsable.

Cela fait quand même réfléchir, je pense, en temps de crise.

Il faut corriger certains tirs et les imperfections de l'actuel cadre réglementaire, par exemple par rapport aux subsides et aux mesures de soutien. Il nous faut absolument une diminution progressive des aides attribuées aux technologies matures, y compris aux technologies renouvelables. Concernant notre compétitivité, je pense qu'il est important de réduire les interférences négatives des différents objectifs. C'est clair. Et même si ce n'est pas dans le rapport, je crois aussi que par rapport à la directive sur la répartition des efforts, il faudrait introduire plus de flexibilité et non pas seulement un rapport au PIB de chaque État membre pour pouvoir faire le partage des responsabilités, mais aussi introduire les efforts qui ont été accomplis par chaque État membre. Enfin, chers collègues, nous avons des engagements à respecter.